de la protection, des informations des consommateurs, du développement de l'offre légale et de l'offre transfrontalière. Nous n'avons pas prévu de réviser la directive sur le commerce électronique, mais nous pourrons annoncer des mesures complémentaires sur les procédures de notification et de retrait mais aussi, comme je viens de les évoquer, sur d'autres thèmes touchant aux paiements, à la livraison, qui feront l'objet de livres verts, à la protection des données et au règlement des litiges. Voilà l'ensemble des dispositions qui feront l'objet de cette stratégie et de cette proposition que la Commission fera très prochainement au Parlement européen.